Ich verstehe nicht, warum Sie immer über den Verbleib der Flüchtlinge reden, ohne gleichzeitig zu berücksichtigen, dass sich die Lage in Syrien völlig verändert hat 62 Städte, Dörfer und Gemeinden sind in den letzten sechs Wochen von der syrischen arabischen Armee zurückerobert worden. Ich bin in Maalula gewesen und habe gesehen, wie dort von 7000 Einwohnern 1500 zurückgekommen sind. 5500 Wohnungen stehen dort leer, und so sieht es in anderen Dörfern und Städten auch aus. Man könnte einiges tun, wenn man, statt Schulen zu finanzieren, sich darum kümmert, die Rückkehrbereitschaft der Flüchtlinge in sichere Gebiete zu fördern. Ich denke, dass dort gerade einiges möglich ist.